Viene data più specifica attenzione alle politiche di integrazione oltre alla prima accoglienza, con risorse dedicate minime al sistema europeo di asilo, all'integrazione, alla solidarietà e anche allo sviluppo verso i paesi terzi, ma nel rispetto dei diritti fondamentali.